Usted sabe, señora Ashton, que el Ecuador se encuentra vinculado a la Unión Europea a través de un Acuerdo de diálogo político y cooperación cuyos elementos esenciales son la cláusula democrática y el respeto de los derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a la libertad de expresión. Ha dicho usted que, efectivamente, el próximo día 10 la Corte Suprema va a resolver en casación este caso, en el que el Presidente Correa ha dicho que, si se le pide perdón, estaría dispuesto a retirar la demanda.